Exploatarea surselor de gaz neconvențional prezintă, însă, importante riscuri de mediu și sociale. Nicio exploatare a gazelor de șist nu trebuie să aibă loc fără un studiu de impact care să prezinte riscurile asociate și măsurile necesare pentru protecția populației rezidente și a proprietarilor, având în vedere riscurile de mediu. Domnule comisar, politica Uniunii Europene privind securitatea energetică se bazează pe diversificarea surselor și a rutelor de aprovizionare. Reducerea dependenței de gazul rusesc se poate realiza și prin realizarea proiectelor, precum Nabucco, prioritate cheie pentru Uniunea Europeană, alături de alte proiecte mai mici, cum ar fi gazoductul transadriatic, interconexiunea Turcia Grecia Italia sau interconexiunea Azerbaidjan Georgia România, care evidențiază importanța deosebită a Mării Negre pentru securitatea energetică a Uniunii.